Cokolwiek z tych wielkich spraw staje przed nami, wywołuje trudne do przezwyciężenia kontrowersje.

Pokazanie takich przykładów dziedzictwa europejskiego dobrze powinno służyć przyszłości Europy. Dziękuję bardzo.